frú forseti ég á bágt með að skilja þá geðvonsku sem fram kemur í ræðu háttvirts síðasta ræðumanns vil ég tiltaka sem dæmi umfjöllun hennar um mannréttindakafla í ræðu hæstvirts utanríkisráðherra þar sem hæstvirtur utanríkisráðherra leggur þunga áherslu á mannréttindi gildi þeirra og tekur sem dæmi um það að gera mannréttindastofu hátt undir höfði ég hefði talið það virðulegi forseti tilefni til að gleðjast en ekki þeim viðbrögðum sem háttvirtur þingmaður sýnir og rekur hornin í hæstvirts utanríkisráðherra yfir þessum tíðindum það sem mér þótti hins vegar merkilegast í þessari ræðu er notkun háttvirts þingmanns á hugtökum eins og skammtímaminni og blekkingu og tengdi það umræðu um útblástur í almennri umfjöllun um útblástur í veröldinni og tengdi það gjarnan við stóriðjuframkvæmdir sem hér hafa verið að undanförnum rétt eins og ástand í andrúmsloftinu í heiminum á alþjóðavísu mætti rekja til álversframkvæmda hér á íslandi það sem hins vegar vekur athygli mína er að eins og skammtímaminni háttvirts þingmanns hafi þrotið því ef einhver ber ábyrgð á álframkvæmdum hér á íslandi sennilega þeim stærstu þá er það háttvirtur þingmaður ingibjörg sólrún gísladóttir fyrrverandi borgarstjóri í reykjavík sem hefði einfaldlega getað stöðvað þær framkvæmdir sem borgarstjóri en greiddi atkvæði í borgarstjórn að vísu með hnút í maga á þeirri fjárhagslegu ábyrgð sem reykjavíkurborg ber ég tek það fram hæstvirtur forseti að ég er sammála þeirri ábyrgu afstöðu sem fyrrverandi borgarstjóri í reykjavík tók